Ija. Hvala lepa za besedo. Zdaj, gospod minister, ko sem pač zbiral informacije kaj se dogaja s to investicijo, ki je bila uvrščena v načrt razvojnih programov, sem prišel na dveh različnih koncih, to je na bolnišnici in na ministrstvu, do dveh različnih podatkov, kakšna naj bi bila ocenjena vrednost te investicije. Zdaj, kolikor razumem, naj bi tu bila nekakšna razlika med tolmačenjem v te vrednosti. Jaz verjamem, da je pač tudi ta vrednost, verjetno razlog, da še ni prišlo, oziroma ta razlika v vrednosti je razlog, da ni še prišlo do te investicije, niti ne toliko sama strategija razvoja, razvoja intenzivne terapije, ker ne nazadnje tudi ta predvideva, kot ste omenil, ustrezno opremo in pač nadgradnjo, kapacitet. Zato me zanima, kako kaj naj bi bilo v tej ceni pet milijonov evrov, glede nato, da je bolnišnica na drugi oziroma predstavniki bolnišnice na drugi strani pravijo, da gre za investicijo ena cela sedem milijona evrov, za katero pa že imamo sredstva v samem proračunu. Jaz mislim, da če rešimo to vprašanje, da lahko ministrstvo tudi na tem področju malo pohitri ta projekt. Se vam pa hkrati zahvaljujem, da delate na pač na tem projektu, ki je bil tudi že predhodno umeščen, to je projektu lekarne, in da se tudi dogovarjate za rentgen. Zdaj, jaz bi samo to vprašanje, če je možno, dopolniti, glede te razlike v ceni pet milijonov, ena cela sedem milijon vrednosti investicij. Hvala.